Señor presidente, señorías, el sector pesquero de la Unión está afrontando retos cada día más difíciles y complejos, como son el estado de los recursos, el aumento de los gastos, las variaciones a la baja de las cuotas de pesca y la competencia que suponen las importaciones de productos de países terceros. Todo esto condiciona los ingresos de nuestros pescadores y hace que las comunidades pesqueras se enfrenten a situaciones complicadas. Este informe analiza los puntos clave para optimizar la cadena de valor de los productos pesqueros en la Unión Europea, es decir, para detectar qué se puede mejorar para que procesadores y pescadores locales retengan la mayor parte del valor generado. Entre las propuestas, cabe destacar algunas de ellas.

Hay que facilitar la creación de organizaciones de productores, eliminar las trabas burocráticas y dotarlas de un mayor empoderamiento, facilitando el acceso a la ayuda financiera. Un elemento esencial es que se incluya la cadena de valor dentro de los planes de producción y comercialización de las organizaciones de productores, con el objetivo de adaptar la oferta a la demanda, garantizar a los pescadores una renta equitativa y que los consumidores europeos encuentren productos que satisfagan sus necesidades. Otra cuestión clave es que se revise el sistema de etiquetado en un aspecto que les voy a mencionar. Por ejemplo, el de la zonificación de la FAO que se incluye en ese etiquetado. Esta zonificación se creó hace más de setenta años con el objetivo de informar sobre capturas, pero no está prevista ni diseñada para orientar al consumidor. Por lo tanto, no apunta y abunda en la información. Por otro lado, es necesario establecer mecanismos que mejoren el precio de venta, a fin de que se beneficie a los pescadores, aumentando la remuneración por su trabajo, y se promueva una distribución justa y adecuada del valor añadido en toda la cadena de valor del sector. El sector pesquero de la Unión necesita organizaciones interprofesionales, instrumento esencial para reforzar a las organizaciones de productores y dotarlas de un mayor poder de negociación. Otra reclamación que queremos hacer desde este Parlamento, y que este Parlamento viene haciendo desde siempre, es que, tal y como se prevé en la normativa comunitaria, se ofrezca un acceso preferencial real a las oportunidades de pesca para las embarcaciones de pequeña escala y artesanales de la Unión Europea, algo que los Estados miembros no hacen.

Reclamamos asimismo que se incluya el enfoque de género de forma transversal en todas las políticas de la Unión, y en este caso, específicamente en la política pesquera común. Es esencial que se visualice el importante papel de las mujeres en el sector de la pesca de la Unión y se fortalezca de esta manera su posición. Además, es necesario mejorar y coordinar, a nivel de la UE, la lucha contra las prácticas comerciales desleales. Aprovecho la ocasión para denunciar, también desde aquí, el recorte de los fondos para el nuevo marco financiero que va a sufrir este sector en la Unión. Se trata de un Fondo muy pequeño— para el que está previsto un recorte de 260 millones de euros en la propuesta del marco financiero— y que espero que el comisario Vella defienda ante el resto del Colegio de Comisarios. Quiero, finalmente, agradecer el trabajo de los ponentes alternativos y de todas aquellas personas que han trabajado para obtener un buen resultado final, que espero sea aprobado mayoritariamente.